ég flyt hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis með síðari breytingum frá iðnaðarnefnd og mæli hér fyrir því nefndin leggur hér til vegna þess að á haustþingi þegar við vorum að fjalla um breytingar á þessum lögum vorum við með bandorm það voru samþykkt lög um breytingu á ýmsum lögum vegna kolvetnisstarfsemi við meðferð frumvarpsins hér á þingi lagði meiri hluti iðnaðarnefndar meðal annars en við lögðum til eitthvað á annan til breytingartillagna við frumvarpið þá lögðum við meðal annars til þá breytingu að leitað yrði umsagnar viðeigandi sveitarfélaga ef sótt væri um leyfi til rannsóknar og vinnslu á svæði sem er innan einnar sjómílu frá netlögum það var samþykkt breytingartillaga um að bæta svohljóðandi nýjum málslið um umsagnarrétt sveitarfélaga við fjórðu málsgreinar tíundu grein laga númer þrettán tvö þúsund og eitt um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis virðulegi forseti þarna var um flóknar lagabreytingar að ræða og það kom í ljós við nánari athugun að ákvæðið um umsagnarrétt sveitarfélaga á ekki heima í þessari grein heldur í fjórðu málsgrein sjöundu greinar þess vegna leggjum við til virðulegi forseti þetta frumvarp hér nefndin til lagfæringar á þessu máli þannig að rétt megi vera og sem best í löggjöfinni